Gegeven de Servische economische afhankelijkheid van de EU, alsmede de nadelige effecten van de Europese financiële en economische crises op Belgrado, zou ik graag van de commissaris vernemen op welke wijze Brussel zijn verantwoordelijkheid voor de toenemende verarming van de Servische bevolking wenst te nemen.

Onderkent de commissaris dit gevaar voor de wankele structuur van de democratie in Servië?